Mówimy o umowie między Unią Europejską a Izraelem, która ułatwi dostęp leków generycznych z Izraela do Unii Europejskiej. To może obniżyć ich ceny, to będzie korzystne dla obywateli Unii Europejskiej. Jednak ta umowa jest kwestionowana na tej sali z powodów politycznych, nie technicznych, nie merytorycznych.

Po czwarte, zablokowanie tej umowy byłoby bardzo złym sygnałem dla Izraela, szczególnie dzisiaj, kiedy znajduje się on pod gigantyczną presją płynącą między innymi z Iranu, gdy Iran jest w przededniu uzyskania zdolności do produkcji broni atomowej. Tak więc opowiadam się przeciwko tym poprawkom, które zostały wniesione, za umową, która jest korzystna dla Unii Europejskiej, ale zarazem za zwiększoną aktywnością Unii Europejskiej, aby pośredniczyć w sporze pomiędzy Izraelem a Palestyną.